Monsieur le Président, Madame la Commissaire, nous devrions aujourd'hui être heureux, car nous sortons d'une difficulté institutionnelle.

Quelle différence avec la joie des peuples en 2004, lorsque les anciens pays communistes ont rejoint l'Union! Quelle différence avec les festivités des vingt ans de la chute du mur de Berlin! Oui, nous savons aujourd'hui que la solution ne viendra pas des États membres. La solution viendra des peuples, elle viendra du Parlement européen. Et je me tourne vers la Commission, qui devra, non pas choisir son camp, mais trouver l'alliance politique avec le Parlement européen, pour que l'alliance des peuples fasse en sorte que nous puissions faire rêver pour cette Union européenne que nous souhaitons, l'Union des peuples.